Monsieur le Président, la Turquie a largement occupé les débats de la dernière réunion du Conseil.

La Turquie a mené depuis quelques semaines une action militaire illégale, en violation de toutes les règles du droit international, dans le nord de la Syrie. Cette action militaire aboutit évidemment à renforcer les groupes djihadistes, que ce soit Daech ou Al Nosra. Pourtant, l'Union européenne a versé ces dernières années 5,6 milliards d'euros au titre de la politique migratoire, alors même que la Turquie effectue mal ce contrôle des flux migratoires et que M. Erdogan multiplie les chantages en menaçant en permanence les pays européens de déverser des flots de migrants. Nous avons versé près de 9 milliards d'euros dans le cadre des fonds de préadhésion et, aujourd'hui, au lieu d'émettre quelques protestations, au lieu de suspendre temporairement le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, il est temps, il est urgent de mettre un terme définitif à ce processus d'adhésion. La Turquie n'est européenne ni par son histoire, ni par sa culture, ni par sa géographie et, aujourd'hui, elle fait la démonstration qu'elle défend des intérêts qui sont à l'opposé de tous nos intérêts des nations européennes. Le débat au Conseil a également porté bien sûr sur le cadre financier pluriannuel.

Mais quelle est la cohérence, d'un côté, à avoir des accords commerciaux abaissant les droits de douane, à multiplier les accords de libre échange avec le monde entier avec des pays qui ne respectent aucune de nos normes environnementales et, dans le même temps, à ajouter une couche supplémentaire sur le millefeuille fiscal, ce qui va grever à la fois la compétitivité mondiale de nos entreprises européennes et porter un coup dur au pouvoir d'achat

S'agissant du budget de l'Union européenne, on pourrait résumer les choses ainsi payer toujours plus pour obtenir toujours moins. Mon pays, la France, a versé près de 100 milliards d'euros au cours des vingt dernières années, et pour quel résultat aujourd'hui? Une baisse des dotations au titre de la PAC, ce qui va achever ou, en tout cas, gravement affaiblir l'agriculture française. Un agriculteur français se suicide aujourd'hui tous les deux jours. Il faut évidemment changer de cap, il faut des coopérations moins coûteuses, des protections elles sont indispensables plutôt que d'aller toujours plus loin, à la fois dans l'intégration à marche forcée et dans le libre échange mondialisé.